Az én hazámban, Magyarországon, a gazdasági élet szereplőinek nagy része külföldi, illetőleg multinacionális cég. Az ő profitjuknak a növekedése ugye növekedésnek számít egyfajta hagyományos értelemben, ugyanakkor nekünk, magyaroknak ebben nem sok örömünk van, hiszen a profitot az országból kiviszik.

A másik pedig, hogy az ő profitnövekedésüknek a magyar emberek többsége nem haszonélvezője, hanem áldozata, hiszen az ő profitnövekedésükhöz szükséges, idézőjelben mondom, hogy szükséges, a magyar munkavállalók minél nagyobb kizsákmányolása, a magyar kisgazdák és magyar kisvállalkozók minél nagyobb számban való tönkremenetele.